Señora Presidenta, año tras año, desde la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, venimos reiterando la necesidad de que, en todo el procedimiento presupuestario, en todas sus fases, sea incorporada la perspectiva de género para poder incidir en el avance de las políticas de igualdad y, por lo tanto, de la igualdad entre los hombres y las mujeres en el seno de la Unión Europea. Por eso, acogemos favorablemente tanto el informe especial que el Tribunal de Cuentas ha elaborado en relación con las acciones de formación profesional financiadas por el Fondo Social Europeo, como un estudio que evalúa la viabilidad y las opciones respecto a la integración de determinados elementos en la perspectiva de género.

Nos preocupan cuestiones relativas a los pagos en el programa Daphne de lucha contra la violencia de género y esperamos que, año tras año, exista una mayor sensibilidad y realmente tengamos en cuenta la perspectiva de género en todos y cada uno de los programas operativos realizados en el seno de la Unión Europea.